Herr Präsident! 72 Privatarmeen und eine Kultur der Straflosigkeit sind ein unerträglicher Zustand. Es ist schon katastrophal, wenn Staaten, sogar demokratische Staaten, mit Todesstrafe operieren. Aber Morde von Privatarmeen sind etwas, was mit aller Härte bekämpft werden muss. Wir erkennen die Bemühungen der Regierung Aquino an, die deutlich spürbar sind und die erste Erfolge zeitigen. Aber sie müssen noch massiv verstärkt werden, und insbesondere gilt es, die Zeugenschutzprogramme zu intensivieren. Weil viele der Privatarmeen leider Gottes mit Stellen in der Armee und in den Geheimdiensten durch Korruption und Kriminalität verbunden sind, ist der Zeugenschutz ein zentrales Instrument, um endlich mit den Missständen auf den Philippinen aufzuräumen und dieses Land Schritt für Schritt zur Rechtsstaatlichkeit zurückzuführen. Es handelt sich um ein potenziell reiches und schönes Land und einen wichtigen Partner der Europäischen Union. Und deshalb ist Rechtsstaatlichkeit dort ein dringendes Gebot der Stunde.